Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Torej jaz bom nadaljeval s tisto statistiko o kmetijstvu, ki jo pač poznam kot predsednik tega odbora, sem zaskrbljen. V okvirih, nekih podatkov, ki jih je tudi med kolega pred mano nekako poskušal v svoji razpravi, poudariti, je imel prav, ne. V Sloveniji dnevno propade približno ena cela pet kmetije, dnevno. Ponavljam, dnevno propade ena cela pet kmetije. Starost slovenskega kmeta je več kot sedeminpetdeset let, spoštovani kolegice in kolegi. Zarašča se Slovenija. Mislim, da to sploh ne rabim kaj dosti razložiti. Tistim, ki pa govorite, da se vračamo v stare čase, si pa poglejte, predvsem tisti, ki ste člani obora, si poglejte poročilo o stanju v kmetijstvu za leto dva tisoč sedemnajst, ki je pripravila najbolj strokovna institucija v Sloveniji, to je Kmetijski inštitut Slovenije. Sto dvajset let tradicije, mislim da štirideset, petdeset doktorjev znanosti zaposlenih, med njimi tudi številni agrarni ekonomisti in tako naprej, da ne razlagam. Torej, danes danes vam predstavljamo in seveda gremo nazaj. Jaz bi bil zelo srečen, če bi prišli nazaj. Zelo srečen bi bil, če bi šli nazaj. Točno v tisto obdobje leta dva tisoč osem mogoče ne, koleg Pojbič? Takoj mislim, da nismo rabili v Ameriki stati pred četrtimi vrati pri tretjerazrednem ameriškemu birokratu, ampak mislim, da je George Bush Mlajši igral celo golf z našim predsednikom Janšo na Brdu pri Kranju, ne. Sestajali so se vsi najboljši, najlepši avioni so hodili. Jaz sem takrat delal v logistiki, ki je, ki je pripravljala kompletne prevoze kompletnih, ekip, ki so prihajale v Slovenijo in Slovenija je bila kot vzorna država mlajša, vzhodna evropska država. Kot raj na zemlji je bila predstavljena, to, kar mi v resnici tudi mi čutimo, tu v Slovenski demokratski stranki. Rad bi se vrnil nazaj. In danes poglejte, še enkrat, ne, celo vrsto teh zakonov, ki so bili že, ki smo jih predlagali, tako skupaj s kolegi iz Nove Slovenije kot mi, ne. Celo vrsto glede natalitete, povečane, pomoč večjim družinam. Ne. Debirokratizirati recimo tisto in ničesar ni od vas, ne. Govorite o sivi ekonomiji. Zdaj bom pa kar začel s sivo ekonomijo. Ena izmed prvih saj, ki sem jih sklical kot predsednik odbora za kmetijstvo je bila na predlog, Vinske družbe Slovenije z gospodom Brejcem. Smo ugotavljali točno na tisti seji in jo bomo nadaljevali meseca januarja, tako da gledalce in gledalke, ki gledajo še ob teh poznih urah, jim predlagam, da si jo pogledajo. Približno ena tretjina vina v Sloveniji izgine skozi trg. Torej neprijavljeno, ga ni v nobeni statistiki. Šestdeset milijonov litrov vina nekje imamo v statistiki. Lahko rečemo, strokovnjaki ocenjujejo, da v Sloveniji pridelamo približno osemdeset, med osemdeset in devetdeset milijonov litrov vina. O tem bi se mogli pogovarjati. o teh trideset milijonov litrov vina, ki jih ni. Vi pa sedaj obračate, da mi s tistim, ko hočemo narediti neko olajšavo za tiste vinogradnike, ki še niso obupali, ne, govorite o neki, o veliki sivi ekonomiji, obenem pa vam razlagam, da da približno trinajst milijonov, med dvanajst do štirinajst milijonov je zdaj trenutna številka, ne me držati za besedo, pa vino uvažamo. Najslabše kakovosti vino. Najslabše kakovosti vino uvažamo. Naš izvoz je pa približno polovico manjši. Na srečo izvažamo kvalitetna vina. In mi s tem, s to, s to novelo zakona, glejte, ljudje, ne gremo v smeri, kjer bi vi vrhunska ali pa kakovostna vina, tista najbolj, najvišje kakovosti, torej oprostili tega. Ne. Gre samo za deželna, tako zvana deželna vina, da jih oprostite, da ne rabijo stekleničiti in zmanjšujemo določene kazni. To je vse, kar hočemo narediti, ne, in danes bom povedal še en nekaj statističnih podatkov. Šestindvajset tisoč hektarjev je Slovenija imela leta enaindevetdeset vinogradov. Šestindvajset tisoč hektarov. Danes jih imamo dobrih dvajset tisoč hektarjev. Od tega, sem danes povedal, je približno trinajst tisoč hektarjev, trinajst tisoč petsto hektarjev je približno še vinogradov v tisti maksimalni fazi rodnosti. Pridelek prijavlja približno trinajst tisoč vinogradnikov. Vpisanih imamo približno osemindvajset tisoč pridelovalcev grozdja za stekleničenje. Tudi ta podatek vam bom dal: je registriranih približno tisoč osemsto pridelovalcev. Ot tega je samo šestnajst procentov večjih. Zdaj, tisti problem, šestnajst večjih, torej govorimo o tistih večjih, ki imajo več kot pol milijona litrov. Zdaj tisto, kar je problem, je struktura naših, torej, kmetijski inštitut je z enometrično metodo nekako ugotovil, da je ekonomska obdelava možna komaj nad pethektarskim vinogradom. In poglejte velikostne razrede, površine vinogradih v hektarjih, in število pridelovalcev. Od nič cela en hektar - do nič cela en hektar imamo približno sedem tisoč šeststo, približno osemindvajset procentov. Od nič cela en do nič cela pet hektara imamo približno štirinajst tisoč prebivalcev, približno štiriinpetdeset procentov. Torej imamo približno štiriinpetdeset procentov tistih manjših, še vedno med tistimi manjšimi vinogradi. Torej, če gremo po tej strukturi do konca, da ne bi vse naštela, pet hektarjev in več imamo približno pet tisoč osemsto osemnajst vinogradnikov. Ne. tristo devetindevetdeset vinogradnikov po tej statistiki. Torej, statistika, ki jo navajam, je seveda, lahko rečemo, kaj se tiče opuščanja vinogradov, kaj se tiče sive ekonomije, ki je tudi zdaj prisotna, torej izredna. Mi pa govorimo o tistih, ki ki še niso obupali, o tistih, ki so trdoživi, o tistih zgaranih rok, nekaterih šestdeset, sedemdeset, osemdeset pa še več let starih ljudi, ki še na velikih strmih klancih v Slovenskih goricah imajo poleg kmetije še mogoče kakšen manjši vinograd. Številnih, ki morda se nikoli ...